Hvala za besedo, gospod podpredsednik, spoštovani zbor, naj že, na začetku povem, da podpiram sprejem zakona o poroštvu, za najem kredita za drugi železniški tir Divača-Koper in dva odseka državne ceste tretje razvojne osi. Ko gledam nazaj in primerjam sago o drugem tiru in sago o tretji razvojni osi, se mi zdi, skoraj neverjetno, kako smo v Sloveniji sploh bili sposobni zgraditi avtocestni križ, se pravi, prvo in drugo razvojno os. Mi se že celo večnost ukvarjamo s tema dvema projektoma, prvi se je v celoti spolitiziral, saj je bil celo predmet referenduma, o tretji razvojni osi pa je nekdanji predsednik, Vlade Republike Slovenije Janez Janša v svojem mandatu napovedal, da se bo prva lopata na tretji razvojni osi zasadila že jeseni leta dva tisoč osem, vendar v Sloveniji nimamo samo drugega tira in tretje razvojne osi, obstaja cela vrsta območij in pokrajin, ki so prometno odmaknjene od avtocestnega in železniškega omrežja. Naj jih nekaj naštejem: Posočje, idrijsko-cerkljanska regija, Poljanska dolina, Kočevska, Brkini, Obsotelje, Kozjansko in tako naprej. Govorimo tudi o tretji A, tretji B in četrti razvojni osi, zato bi se rad na kratko ustavil pri četrti razvojni osi oziroma še prej pa pri utemeljitvi obravnavanega zakona. Citiram. V skoraj treh desetletjih je bilo sprejetih in izvedenih več državnih strateških aktov. Po izvedbi najosnovnejših avtocestnih projektov se je začel nov cikel razvoja prometnih povezav z novimi cestnimi povezavami, ki se kažejo kot nujno potrebne za ustrezno prometno povezanost s Slovenijo in za uravnotežen gospodarski razvoj. Na podlagi strategije razvoja prometa v Republiki Sloveniji do leta dva tisoč trideset, ki jo je vlada sprejela devetindvajsetega julija dva tisoč petnajst je Državni zbor Republike Slovenije dvaindvajsetega novembra dva tisoč šestnajst sprejel resolucijo o nacionalnem programu razvoja prometa v Republiki Sloveniji do obdobja do leta dva tisoč trideset. Gre za dokument, ki predstavlja prehod od splošnih ukrepov, opredeljenih v strategiji, konkretnim aktivnostim za njihovo pripravo in izvedbo. Tu, vlada oziroma pristojno ministrstvo citira dva, strateška dokumenta, ki sta bila sprejeta v prejšnjem mandatu. Naj povem, da sta tako strategija kot resolucija o prometni politiki do leta dva tisoč trideset v nasprotju s prostorsko strategijo Republike Slovenije, ki je bila v državnem zboru sprejeta dva tisoč štiri in je še danes veljaven strateški dokument. Prostorska strategija Slovenije četrto razvojno os obravnava v obliki črke ipsilon od Robiča preko Tolmina do Želina, kjer se razcepi na cerkljansko-gorenjski krak in idrijsko- logaški krak četrte razvojne osi, kjer živi okrog oseminsedemdeset tisoč prebivalcev. Dokumenta, ki sta bila v Državnem zboru Republike Slovenije sprejeta leta dva tisoč petnajst in dva tisoč šestnajst pa idrijsko-logaški krak v celoti črtata. To pa je v nasprotju z veljavno prostorsko strategijo Republike Slovenije, zato pozivam Vlado Republike Slovenije, da začne pospešeno vlagati tudi na drugih območjih, ki so nujno potrebni, za ustrezno prometno povezanost Republike Slovenije in uravnotežen gospodarski razvoj celotne države, ne pa samo, kod je danes to v obravnavi drugi železniški tir in tretjo razvojno os. Naj pa še enkrat ponovim, kaj sem povedal na začetku, da bom kljub vsem tem nekaterim pomislekom danes izrečenim ta zakon tudi podprl v prvi obravnavi, hvala lepa.